Paní předsedající, já jsem v tomto hlasování tuto zprávu podpořit nemohl, jakkoliv samozřejmě podporuji hodnocení implementace všech obchodních dohod včetně těchto, ale vadí mi tam jedna věc, je tam jeden element, který sice není ničím novým, ale z principiálních důvodů ho podpořit nemohu, a to je uvažování o zavedení sankcí během toho revizního mechanismu. Já myslím, že sankce nejsou efektivním nástrojem ke zlepšení implementace, samozřejmě musíme se starat o to, jak vypadá situace třeba v oblasti lidských práv v těchto zemích nebo v oblasti ochrany životního prostředí, ale to se nevyřeší sankcemi, na to existují jiné nástroje, a já jsem vždycky jako místopředseda Výboru pro zahraniční obchod byl proti zavádění sankcí, proti uplatňování sankcí, a proto jsem tuto zprávu podpořit nemohl.